Señora Miranda, aprovechando los servicios de interpretación le voy a contestar con una frase española no coja usted el rábano por las hojas.

Lo que quiero decir es que no existe una correcta asignación de los recursos de interpretación.

Si usted fuera miembro de la Comisión de Presupuestos conocería exactamente el nivel del debate que tenemos en la Comisión de Presupuestos, donde consideramos que, ahora mismo, no están bien asignados los recursos de interpretación a las necesidades del momento.